svo getur farið að umræða um annað dagskrármálið dragist fram eftir kvöldi það eru margir þingmenn á mælendaskrá og fundur gæti jafnvel farið fram yfir miðnætti